Nur ein paar Beispiele dazu Laut Flexibilitätsklausel in Artikel 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU kann die EU ohne Zustimmung der nationalen Parlamente Vorschriften erlassen, wenn dies zur Erreichung der Ziele der Verträge dient. Hört, hört! Durch Lissabon gibt es Kompetenz Kompetenz Klauseln, vereinfachte Verfahren, immer mehr Mehrheitsbestimmungen im Rat, um verschiedene Themen durchzupeitschen. In der so genannten Passerelle Klausel, Artikel 311, gibt sich die EU die Möglichkeit und das Recht, eigene Steuern zu erheben. Wo bleibt hier die Subsidiarität? Eine bessere Rechtsetzung gibt es nur dann, wenn sie dort erfolgt, wo sie hingehört, nämlich in den vom Volk direkt gewählten Institutionen, also im Europäischen Parlament und besonders natürlich in den nationalen Parlamenten.